frú forseti þessi umræða hér um ræðu hæstvirts utanríkisráðherra geirs h haarde hefur að mestu leyti verið á rólegum nótum ræða ráðherra er yfirgripsmikil og þar er gripið inn á flesta þætti utanríkismála og þeim gerð eins og góð skil og hægt er að gera í stuttri ræðu

og þá miklu og ríku áherslu sem við íslendingar höfum ávallt lagt á

öllum til handa í víðustum skilningi þess orðs ég átti því láni að fagna vil ég segja nú í byrjun septembermánaðar að sitja fund í húsakynnum sameinuðu þjóðanna þar sem saman voru komnir

flestra ríkja í veröldinni þeir fluttu þar sinn boðskap og var eftirtektarvert hversu líkar áherslur

það var lögð áhersla á frelsi öllum til handa sjálfbæra þróun öryggi almenn mannréttindi baráttu gegn fátækt og hryðjuverkum og jafnframt var lögð rík áhersla á þá miklu þýðingu sem þjóðþing hefur í öllum löndum þjóðþing eru ekki eins og einhver einn maður

og gæta margvíslegra hagsmuna ég hygg að það hafi verið samdóma álit okkar allra að það sé í rauninni nauðsynlegt

eigi nánari samvinnu á sviði öryggismála en verið hefur þar sem við getum rætt öll þessi miklu áherslumál sem mannkyninu ríður nú mest á að vel sé sinnt ekki aðeins af stjórnvöldum hvers lands ekki aðeins af þjóðhöfðingjum hvers lands heldur af fulltrúum fólksins á hverjum stað ég hygg að þegar við erum að íhuga stöðu íslenska þingsins eigum við að hafa þetta í huga hvar við stöndum sem sitjum hér í þessum stað hversu ólíkir við erum innbyrðis og hversu ófúsir við erum hér á alþingi íslendinga að varpa valdi okkar til einhvers eins manns utan þessara sala slíkt kemur að sjálfsögðu ekki til greina það hefur líka vakið athygli mína eða vakti athygli mína þegar ég gegndi störfum forseta alþingis hversu ríka áherslu eystrasaltsþjóðirnar lögðu á samstöðu með okkur norðurlandaþjóðum líka í öryggismálum sem kom meðal annars fram í því að forsetar allra þjóðþinganna heimsóttu háttvirtur í úkraínu nú hinn fyrsta október eða í lok september var það nú þrjátíu september til þess að reyna með táknrænum hætti að leggja því lið að þingræði og lýðræði mætti festast í sessi á þeim slóðum ég gat ekki stillt mig um að spyrja háttvirtan þingmann þuríði backman þegar hún kom til baka hvort hún hefði verið svo lánsöm að sjá múmíuna af þorvaldi víðförla sem mun vera í kænugarði en henni hafði ekki hlotnast sá heiður að fá að sjá formaður samfylkingarinnar háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hóf ræðu sína hér í dag með því að ræða sérstaklega varnarmálin og kom mér raunar ekki á óvart að háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon skyldi taka hana á orðinu hins vegar kom mér skemmtilega á óvart að háttvirtur þingmaður skyldi spyrja hvers vegna varnarlið var hér á sínum tíma sem sýnir að hann hefur ekki dregið miklar ályktanir af sögunni þegar samningar voru gerðir um veru varnarliðsins á íslandi og við gengum inn í nato voru válegir tímir voru viðsjárverðir tímar við þurfum ekki að rifja upp hér í einstökum atriðum yfirgang sovétríkjanna á þeim tíma hvernig þeir lögðu tékkóslóvakíu undir sig það hafði mikil áhrif á mig ungan mann innrásin í ungverjaland nítján hundruð fimmtíu og

fleira þvílíkt sem auðvitað sýndi að það voru ekki friðartímar í evrópu nú er komið í ljós að stalín varpaði fimmtíu og tveimur milljónum manna í pólitískar fangabúðir eða stytti þeim aldur auðvitað segir þetta meira og betur en orð fá lýst hvernig ástandið var á þessum tíma við getum síðan rifjað upp hver afstaða einstakra stjórnmálamanna hefur verið til varnarmála frá stríðslokum og allt fram á þennan dag ég hygg að í síðustu umræðum sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir tók þátt um utanríkismál hafi jón baldvin hannibalsson verið utanríkisráðherra formaður alþýðuflokksins ég hygg að það sé rétt munað hjá mér að þá hafi háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir verið á svipuðum nótum eins og formaður alþýðubandalagsins á þeim tíma ólafur ragnar grímsson og ég hygg að ef flett yrði upp í þessum ræðum megi líka finna því stað að báðir þessir þingmenn hafi talið eðlilegt að atlantshafsbandalagið yrði lagt niður eftir að sovétríkin hrundu sem var sú ályktun sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon dró hér áðan vegna þess að ég sé að háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson er hér í skotlínunni hann var kominn í alþýðuflokkinn á þeim tíma og má vera að það hafi hlýrri taugar verið til nato hjá háttvirtum þingmanni en löngum áður má vera það gefur hins vegar tilefni að rifja þetta upp að steingrímur j sigfússon háttvirtan þingmann fór að tala um afstöðu okkar íslendinga til varnarliðs hér að stríðslokum þeir voru raunar sammála um það eftir stríðið einar olgeirsson og bjarni benediktsson svo tveir menn séu nefndir að ísland var á þeim tíma hernaðarlega mikilvægt svæði þannig að um það var ekki ágreiningur milli þeirra það lá raunar líka fyrir eins og komið hefur fram í merkilegri grein sem bjarni benediktsson skrifaði einangrunin okkar gamla vernd er úr sögunni þar sem hann færði rök að því að hlutleysisstefnan gengi ekki lengur upp nú er eðlilegt að afstaða okkar til varnarsamningsins og atlantshafsbandalagsins sé til umræðu enn einu sinni ég las aftur sérstaklega yfir þá tillögu til þingsályktunar sem fjórir samfylkingarmenn og konur hafa flutt um opinbera nefnd um öryggi og varnir íslands þar er því öðrum þræði slegið föstu að nauðsynlegt sé fyrir okkur að hafa varnarviðbúnað en það er síðan óðara tekið aftur í næstu setningu þannig að tillagan og greinargerðin með henni eru að þessu leyti ruglingsleg en auðvitað er það svo að við íslendingar þurfum sem aðrar þjóðir á öryggis og varnarbúnaði að halda og af þeim sökum er eðlilegt að við leggjum okkur fram um og leggjum áherslu á að ljúka þeim viðræðum sem eru nú við bandaríkjamenn um framhald varnarsamningsins ég hygg að við séum flestir lýðræðissinnar sammála um að nauðsynlegt sé að halda því máli vel til streitu ég sé að öðru leyti ekki ástæðu til að koma frekar inn á þessi mál það hefur komið í ljós að ýmsar þær þjóðir sem voru í varsjárbandalaginu það segir auðvitað sína sögu og það staðfestir í rauninni að sá grundvöllur sem stofnskrá finnum við þegar við ræðum við stjórnmálamenn frá fyrrum löndum varsjárbandalagsins ég hlýt frú forseti í þessari ræðu minni að leggja áherslu á gott samstarf okkar íslendinga við önnur norðurlönd sérstaklega færeyinga og grænlendinga ég lagði áherslu á það í ræðu stuttri sem ég flutti á fundi þingforseta í new york nú í septembermánuði að við hlytum að leggja áherslu á það íslendingar að rannsakað yrði hvaða áhrif mengun og hlýnun á norðurskautssvæðinu getur haft við hljótum íslendingar að skipa okkur í sveit með þeim þjóðum sem mesta áherslu á hvers konar umhverfisvernd í þeim skilningi að við viljum nýta orkulindir jarðar og að við viljum leggja áherslu á sjálfbæra þróun ég hygg að við íslendingar höfum gert eins og sést hér í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra höfum við íslendingar lagt mikla áherslu á það á síðustu árum að fjölga viðskiptasamningum við önnur ríki í því skyni að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja fríverslunarsamningar tvísköttunarsamningar og samningar um verndun fjárfestinga eru mikilvægustu þættir í þeirri viðleitni og við hljótum einnig íslendingar að leggja mikla áherslu á frelsi í alþjóðaviðskiptum þar hefur auðvitað eins og endranær verið mikill ágreiningur um viðskipti með búvörur en við hljótum um hlutskipti sjálfstæðisflokksins að klúðra samningaviðræðum um varnir íslands sagði háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson klúðra samningaviðræðum um varnir íslands út frá sjónarmiði hvers okkur hefur nú tekist allan þennan tíma að klúðra samningaviðræðum um varnir íslands út frá sjónarmiðum vinstri manna út frá sjónarmiðum alþýðubandalagsins á sínum út frá sjónarmiðum sameiningarflokks alþýðu sósíalistaflokksins og út frá sjónarmiðum þess arms kvennalistans sem ekki mátti heyra minnast á vestræna samvinnu á hinn bóginn höfum við haldið vörð um það sjálfstæðismenn að hafa í gildi vestræna samvinnu manngildið og búa þannig um hnútana að við íslendingar höfum getað verið